Pane předsedající, svoboda vyjadřování je trnem v oku každého totalitního režimu.

Říká se vtipně, že rozdíl mezi demokracií a totalitou je v tom, že za totality může existovat svoboda projevu, zatímco v demokracii existuje i svoboda po projevu. Zimbabwe je sice daleko, ale Evropská unie musí ukázat, že lidská práva musí být obhajována i v jejích vnějších vztazích. Úsilí o osvobození pana Dzamary je tedy bojem i o naši vlastní evropskou identitu. Chci tedy, aby Evropská unie obnovila sankce vůči Zimbabwe.